Ich fange mal hinten an bei der Bereitschaft, schnell einen Trilog mit zu befördern. Das würde ich auch sehr gerne machen, weil ich denke, wir brauchen tatsächlich diese maritime Raumordnung und das integrierte Küstenmanagement. Ich bedanke mich bei allen, die gesprochen haben. Das waren ja viele sehr konstruktive Beiträge, auch schon in der Zusammenarbeit mit den Schattenberichterstattern. Ich muss sagen, ich habe mich besonders gefreut, dass auch kroatische Kolleginnen und Kollegen, die relativ neu sind, gesprochen haben und sogar ein Ungar, dessen Land gar keine Küste hat, der aber trotzdem anscheinend für das Meer brennt, und das ist doch eine gute Sache. Dies ist wirklich ein Thema, wo ich mir gewünscht hätte, dass die Publikumsränge hier voll sind, weil das einfach ein Zukunftsthema ist. Viele haben noch einmal betont Es geht um Arbeitsplätze, es geht um Zusammenarbeit in Küstenregionen, auch mit benachbarten Ländern, auch Drittstaaten im Mittelmeer. Im Mittelmeer gibt es viele Probleme, hat Spyros Danellis gesagt, das ist schon sehr stark belastet, deswegen brauchen wir das.

Eine Subsidiaritätsrüge ist abgewehrt worden, weil tatsächlich in diesem Fall das Meer keine Grenzen hat und es dort sinnvoll ist, eine maritime Raumordnung zu machen. Ich bin auch gefragt worden, auch von meinem eigenen Mitgliedstaat, von Deutschland Ist das jetzt so, dass die Kommission sich durch die Hintertür eine Kompetenz für Raumordnung anmaßt? Ich denke, das kann man nicht vergleichen, die Raumordnung an Land und hier diese maritime Raumordnung in einem Rahmen, wo die Mitgliedstaaten flexibel sehen können, wie sie ihre Aktivität in ihrer Region entwickeln wollen. Es ist wirklich sinnvoll, dies hier einzubringen, davon bin ich fest überzeugt, und das sind ja auch die meisten anderen.

Wir haben schon viele Produkte aus dem Meer für Kosmetik und Medizin, und das wird noch wesentlich zunehmen. Als Letztes Ich komme aus Niedersachsen, und dort haben wir mit dem Wattenmeer eine einzigartige Schutzzone, ein Weltnaturerbe der Unesco.

Es gibt dort wirklich ein vernünftiges Zusammenspiel aller Aktivitäten, und trotzdem wird die Zone geschützt. So etwas wünsche ich mir überall, und das können wir damit erreichen.